i pro zahraniční dodavatele plynu a projektům typu Nord Stream. Já osobně vnímám tento projekt jako velmi riskantní, protože svým způsobem oslabuje ekonomickou sílu Ukrajiny. Tento projekt ovšem není touto směrnicí nijak oslaben, nicméně do budoucna se domnívám, že by se mělo zabránit vzniku podobných riskantních projektů. Chci věřit tomu, že nejde jen o příslib, že Ukrajina nepřijde o tranzit plynu, ale že bude touto směrnicí do budoucna vyloučeno další oslabování a politická rizika.